Ringrazio tutti i colleghi che sono intervenuti, il vicepresidente Šefčovič, la Presidente Dăncilă, tutti i ministri che sono presenti e i loro collaboratori, complimenti per il vostro lavoro, per il vostro impegno, e domani apriremo un nuovo semestre.